Señor presidente, señor comisario, este debate presupuestario es el debate más político que podemos tener. Y desde luego con las explicaciones de su propuesta creo que la política se ha quedado en un segundo plano, porque, una vez más, han primado las matemáticas.

¿Qué tipo de Europa está proponiendo la Comisión para el futuro? ¿Qué objetivos se quieren conseguir y cómo este marco financiero va a ayudar a conseguirlos? ¿Están los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en esta propuesta?

No hemos podido saber nada de sus explicaciones. El señor Juncker decía que el nivel del presupuesto tiene que estar ligado al nivel de las ambiciones, y desde luego, visto lo visto, creo que han perdido una gran oportunidad para hacer una propuesta valiente. El proyecto europeo se ha estado tambaleando diez años, y este era el momento de decir a la gente que la Unión Europea está aquí una vez más, que la Unión Europea está viva, que la solidaridad y la lucha contra las desigualdades van a ser nuestras prioridades para el futuro y que vamos a hacer contribuir al sector bancario, a las grandes multinacionales y al sector digital para que estas propuestas puedan ser financiadas, para que las nuevas prioridades puedan ser financiadas y para que no tengamos que recortar ni la política agrícola común ni la política de cohesión, que es donde de verdad se demuestra la solidaridad. Ya conocen la posición del Parlamento Europeo. La hemos aprobado antes de que la Comisión haga su propuesta. Y ahora lo único que pedimos es —sobre todo al Consejo-que nos sentemos a negociar, que discutamos todas estas propuestas y que busquemos un acuerdo antes de las próximas elecciones para poder llevar adelante este marco financiero.